Señor Presidente, quisiera iniciar mi intervención reiterando el firme compromiso de la Presidencia en ejercicio del Consejo con el proceso de ampliación de la Unión Europea. Nuestra labor a este respecto se desarrollará de acuerdo con el consenso renovado sobre la ampliación que se aprobó en el Consejo Europeo de diciembre de 2006 y, también, de acuerdo con las conclusiones del Consejo de 8 de diciembre de 2009, que, a su vez, han sido refrendadas por el Consejo Europeo. Tal como se destaca en la Resolución de esta Cámara que vamos a debatir, este semestre va a ser fundamental para el proceso de negociación con Croacia. Las negociaciones han entrado en su fase final, aunque aún queda una tarea considerable para llevarlas a término con éxito. Vamos a tener que ocuparnos de capítulos difíciles como los relativos a la competencia, la pesca, el poder judicial y los derechos fundamentales, el medio ambiente y la política exterior, de seguridad y defensa. Además, deberemos cerrar provisionalmente capítulos que tienen implicaciones financieras.

porque ya la próxima semana tenemos intención de celebrar una primera conferencia intergubernamental a nivel de suplentes para abrir el capítulo relativo a la pesca y el capítulo relativo al medio ambiente, dos capítulos muy significativos que requieren, como ustedes pueden imaginar,

La Cámara las conoce, pero quisiera destacar algunos puntos. El Consejo felicitó a Croacia por los importantes esfuerzos realizados a lo largo del año anterior y por los progresos alcanzados en términos generales.

Además, el Consejo destacó que, aprovechando los avances ya realizados, Croacia debería realizar, también, ulteriores avances en diversos ámbitos, entre ellos, el sistema judicial, la administración pública y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, así como garantizar los derechos de las personas pertenecientes a minorías, incluido el retorno de los refugiados y el enjuiciamiento de los crímenes de guerra, para poder mostrar un balance convincente en dichos ámbitos. También tomó nota el Consejo de la colaboración de Croacia con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, aunque destacó la necesidad de profundizar en esa cooperación.

El Consejo animó a Croacia a aprovechar estos avances para solucionar todos los problemas bilaterales pendientes, especialmente los contenciosos fronterizos. A su vez, el Consejo también se congratula de la creación en diciembre, hace poco más de un mes, de un grupo de trabajo encargado de redactar el proyecto de Tratado de adhesión de Croacia. En última instancia, la aplicación de la asociación para la adhesión revisada será muy importante para preparar esa posterior integración en la Unión Europea. Nos queda, como decía, mucho trabajo por delante.

La estabilidad de la región es de vital importancia para nosotros y, en este año 2010, vamos a asistir a diversos hitos en relación con el proceso de transición de dicha región avances respecto a las candidaturas de adhesión presentadas —como ya se ha hablado—, un nuevo impulso a la red de acuerdos de estabilización y asociación, el refuerzo de la cooperación regional y los avances respecto a la liberalización del régimen de visados. Sabemos que la perspectiva de la adhesión a la Unión —lo que llamamos la perspectiva europea de los Balcanes Occidentales— es la principal fuerza motriz de la estabilidad y del proceso de reformas en estos países. Es cierto que se trata de una perspectiva, una perspectiva real, pero no constituye un derecho de forma automática.

En esa Resolución del Parlamento se destacan muchos de los desafíos a los que se enfrenta el país el mayor grado de incumplimiento de la legislación, la corrupción, el seguimiento de las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, la consignación de fondos para una descentralización efectiva, el acceso a la justicia, la mayor participación de las mujeres en la vida política, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, un desempleo persistentemente elevado, problemas medioambientales, etc. La Resolución destaca la importancia del calendario para la apertura de las negociaciones y, también, el deseo compartido de alcanzar lo antes posible una solución aceptable para la denominación del país, que, como saben, es un contencioso que existe en estos momentos con Grecia.

La Antigua República Yugoslava de Macedonia ha seguido trabajando en sus relaciones con la Unión Europea, por lo que la Comisión Europea consideró que había efectivamente progresado y recomendó que se iniciasen las negociaciones de adhesión. En sus conclusiones de diciembre del año pasado el Consejo reconoció esos avances a los que se refería la Comisión y acordó volver a abordar el asunto en los próximos meses. El Parlamento Europeo, como bien saben ustedes, ha tomado nota de dichas conclusiones del Consejo de 8 de diciembre de 2009. Por otra parte, el 19 de diciembre entró en vigor la liberalización de visados con arreglo al régimen de Schengen para los ciudadanos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Hay que señalar también, como puntos concretos relativos a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el tema de las relaciones interétnicas, las divergencias de opinión entre los eslavos de Macedonia respecto a la antigüedad del país o las diferencias de puntos de vista que existen sobre cómo relacionarse con países vecinos.

Para resumir, quisiera decir que algunos asuntos merecen una cuidadosa atención, más allá de la mera adopción y aplicación de las leyes, y que algunas cuestiones son propias del Acuerdo marco de Ohrid, otras son puramente nacionales y otras están relacionadas con los países vecinos de Macedonia.

Esto es lo que piensa y lo que sigue pensando la Unión Europea. Por último, desearía aprovechar esta ocasión para profundizar también en la información respecto del estado de las negociaciones con Turquía y para presentar los planes de la Presidencia española sobre este importante dossier Ampliación. Es importante —quiero decirlo desde el principio— que sigamos manteniendo el proceso de negociación con Turquía, que mantengamos el curso de ese proceso. Aprovechando el trabajo realizado por Presidencias anteriores, aspiramos a convencer a todos de la necesidad de avanzar todo lo que podamos en ese proceso. Las negociaciones han entrado en una fase —podríamos decir— algo más complicada o algo más problemática, que exige a Turquía redoblar sus esfuerzos para cumplir las condiciones establecidas. Nos esperan algunos capítulos de negociación técnicamente difíciles. Pero es importante —y también quiero decirlo desde el principio— que Turquía avance en las reformas relacionadas con la Unión Europea. En estos momentos, el trabajo técnico se centra, como sabe muy bien el nuevo Comisario, en cuatro capítulos de negociación contratos públicos

seguridad de los alimentos, política veterinaria y fitosanitaria

En la última sesión plenaria, el Parlamento debatió sobre Turquía y, en especial, sobre el proceso de democratización en el país.

Por tanto, a pesar de los avances que ha habido, hace falta que se precisen los esfuerzos para garantizar que Turquía cumple plenamente los criterios de Copenhague en una serie de ámbitos, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto de hecho y de derecho para todas las comunidades religiosas, el respeto de los derechos de propiedad, los derechos sindicales y los derechos de las personas pertenecientes a minorías, la supervisión civil de las fuerzas militares, los derechos de las mujeres y los niños y las medidas de lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad de género. Esto también se refleja con fuerza tanto en la Resolución del Parlamento como en las conclusiones del Consejo de 8 de diciembre del año pasado. También quisiera hacer referencia a otros elementos de las conclusiones del Consejo. Por ejemplo, el Consejo insistió en la necesidad de que Turquía se comprometa claramente a mantener relaciones de buena vecindad y a dirimir pacíficamente las controversias con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, recurriendo, en caso necesario, a la Corte Internacional de Justicia.

El Consejo también lamentó que Turquía todavía no haya cumplido el protocolo adicional del Acuerdo de asociación, el llamado Protocolo de Ankara, y que todavía no haya avanzado suficientemente hacia la normalización de sus relaciones con la República de Chipre.

será una buena oportunidad para estudiar problemas importantes, tales como los criterios políticos, los avances en la adaptación del Derecho interno y la aplicación del acervo. También hay programadas una serie de reuniones de diálogo político a nivel ministerial, entre los directores políticos, que nos van a brindar la posibilidad de estudiar nuestras relaciones en su contexto internacional más amplio. En este sentido, el Consejo también espera que Turquía apoye las negociaciones en curso en el marco de las Naciones Unidas respecto de la cuestión a que me he referido anteriormente, es decir, el problema chipriota, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y en consonancia con los principios en los que está basada la Unión.